Señor presidente, Georgia es el país más prometedor del Cáucaso. Es un país que camina firmemente en el camino de la democracia, sin duda. Y naturalmente que apoyo y respeto la integridad territorial de Georgia, como apoyo y respeto a la integridad territorial de Ucrania y también de Azerbaiyán. Y este es el gran problema todos estamos de acuerdo en respetar la integridad territorial, sin duda ninguna.

Hemos ido desde la declaración primera, que significa el respeto a la integridad territorial, a la última del mismo acuerdo de Madrid de Minsk, que habla del derecho a la autodeterminación.

Porque la pregunta resulta inevitable si admitimos el derecho a la autodeterminación en Nagorno Karabaj, ¿qué ocurrirá posteriormente en Osetia o incluso en Crimea?

Pero la realidad es que nuestra falta de concreción y de ser homogéneos en nuestras resoluciones ponen en peligro seriamente aquello que después apoyamos con declaraciones retóricas, como la misma declaración de la integración en la OTAN.